Doamnă președintă, într un an, volumul total de deșeuri generate de Uniunea Europeană reprezintă 2,5 miliarde de tone, din care 1,6 miliarde nu au fost reciclate sau reutilizate, ceea ce reprezintă o pierdere uriașă pentru economia europeană.

26 Toate aceste deșeuri reprezintă o sursă importantă de materii prime pentru economie, mai ales dacă ținem cont că rezervele naturale de materii prime sunt limitate în timp și unele dintre acestea riscă să nu mai poată fi accesibile la prețuri convenabile în următorii ani.